Pani Przewodnicząca! Ja przyjmuję do wiadomości poglądy tutaj wyrażone przez pana komisarza Stylianidesa i odbieram to, że to jest adresowane do władzy Rosji.

Tu, na tej sali, są przedstawiciele państw, które popierają NordStream 2, tu, na tej sali, są przedstawiciele państw, gdzie prezydent Putin jest bardzo serdecznie witany. Tu, na tej sali, są przedstawiciele państw, które coraz więcej importują węgla chociażby z Rosji, czyli można stwierdzić, że te gospodarki są komplementarne niezależnie od rządu, który zawsze przemija, nawet jak jest długotrwały, pozostaje społeczeństwo. Ja bym chciał, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, że społeczeństwo rosyjskie jest społeczeństwem dumnym, ale często ma stereotypy negatywne o Polsce.